Il faut d'abord convaincre les chasseurs de baleines norvégiens eux mêmes qu'à ce rythme, ils n'auront bientôt plus rien à chasser. Ensuite, il faut agir politiquement auprès du gouvernement norvégien, partenaire de l'Union européenne, pour qu'il prenne ses responsabilités, mais me semble t il le moyen le plus fort dont dispose l'Union européenne est celui du contrôle commercial.